frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um verslun með áfengi og tóbak

annars vegar er um að ræða sérfræðingahóp sem skilaði skýrslu um heildarendurskoðun áfengislöggjafarinnar í byrjun árs tvö þúsund og tíu meginniðurstaða þess starfshóps var sú að mikilvægt væri að stjórnvöld settu sér heildstæða stefnu í áfengismálum til næstu ára jafnframt endurskoðun á gildandi lögum með þá stefnu til hliðsjónar hins vegar er starfshópur skipaður af fulltrúum fjármálaráðherra innanríkisráðherra og ráðherra velferðarmála sem hafði það hlutverk að móta stefnu stjórnvalda í áfengismálum þær breytingar sem lagðar eru til í meðfylgjandi frumvarpi eru í takt við tillögur þessara tveggja starfshópa þær breytingar frá eldri lögum sem varða stefnu stjórnvalda eru nokkrar lagt er til að sérstök markmið verði sett sem miða að því að bæta lýðheilsu og samfélagslega ábyrgð átvr nýtt lagaákvæði er lagt til um vöruval og innkaup átvr ásamt því að átvr verði veitt heimild til að hafna vörum út frá nánar tilteknum viðurkenndum sjónarmiðum þá er gerð tillaga um að í lögunum verði að finna nýtt ákvæði sem skyldi átvr að starfa samkvæmt yfirlýstri stefnu stjórnvalda hverju sinni með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi snar þáttur í því verkefni er að vinna gegn skaðlegri neyslu áfengis og tóbaks í frumvarpinu er einnig lagt til að stofnunin átvr heyri beint undir fjármálaráðherra án sérstakrar stjórnar með þessu frumvarpi er í stórum dráttum lagt til að helstu verkefni átvr verði lögfest á grundvelli stefnu stjórnvalda í áfengismálum en í dag eru mörg þeirra einungis talin upp í reglugerð